Desde julio de este año se han registrado más de 500, con una actuación insuficiente de las Naciones Unidas, que han aceptado su responsabilidad parcial por no proteger a los ciudadanos. La operación Monusco —ustedes lo han reconocido hoy— no funciona.